Das war richtig so und das habe ich ausdrücklich unterstützt. Aber jetzt müssen wir in Kopenhagen auch dafür sorgen, dass diese guten Ergebnisse des vergangenen Jahres auch auf die Kopenhagener Ebene übertragen werden.

Und wenn wir das getan haben, was nicht einfach sein wird, dann muss ETS weiterentwickelt werden. Wenn das eine rein europäische Story bleibt, wird es eng.

Wir haben ein zweites Problem identifiziert, das heute auch schon angesprochen wurde, nämlich die Frage der Entwaldung.

8 CO 2 der gesamten Welt wird dort freigesetzt, da können wir unsere Industrie traktieren, wie wir wollen, die kann das nicht leisten. Und ich will auch nicht, dass sie es leistet. Da müssen wir einen ganz anderen Focus entwickeln. Über die Finanzen bin ich doch sehr erstaunt, das ist ein Wettbewerb der Zahlen. Für mich ist wichtig, dass das Fass, in das wir unser Geld geben, einen Boden hat, und ich bin nicht sicher, dass es so ist. Bitte, Herr Kommissar, beruhigen Sie mich da.